Herr Präsident! Das ist genau im Sinne dessen, was Sie selbst eben gesagt haben Ich bin der Meinung, dass nach einem Vorfall wie diesem nicht der Moment gekommen ist, zu analysieren oder herauszufinden, wer zu welchem Zeitpunkt an welchem Ort war. Aber ich bin auch nicht der Meinung, dass wir unter den gegebenen Umständen zur Tagesordnung übergehen können. Das, was heute Morgen vorgefallen ist, ist das Resultat vieler Faktoren, die in diesem Hause damit zu tun haben, dass nicht alles richtig läuft. Ich glaube, es gibt keine bessere Methode, um zu dokumentieren, dass hier vieles nicht richtig gelaufen ist, es gibt auch keine bessere Methode, um darzustellen, dass wir jetzt in Sorge um Herrn Kollegen Papastamkos sind, als zu beschließen, dass die Arbeiten dieser Sitzungswoche, zumindest was Abstimmungen anbelangt, an diesem Punkt ein Ende finden,